Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der Europäischen Union sind wir verantwortlich für rund 10 des globalen CO Ausstoßes.

Darüber können wir hier in der Europäischen Union befinden. Wir haben mehrfach versucht, uns mit den großen CO 2 Emittenten zu einigen, mit den USA, China, Russland und auch Indien. Kyoto war letztlich das Papier nicht wert, auf dem es verfasst worden ist, und in Kopenhagen hat sich die Europäische Union wirklich vorführen lassen, wie es selten passiert ist. Wir haben in Deutschland derweil ein schönes Beispiel dafür, wie CO 2 Klimapolitik eben nicht funktionieren kann den überstürzten Ausstieg aus der Atomenergie. Gleichzeitig machen wir weiter bei Braunkohle und Steinkohle, Windenergie mit zweifelhafter

Sagen Sie den Menschen doch, wer diese Energiewende bezahlen muss, dass sie es sind, die Bürger, mit ihren Arbeitsplätzen und letztlich mit den Energiepreisen!